Všeč mi je bil film Interstellar, kar se dogaja v vesolju in je poln zvočnih učinkov. Zgodba se dogaja več ali manj v vesolju, ker probajo razrešiti problem časa. Všeč mi je Bled, ker ima jezero in otok. Glavne znamenitosti Bleda so jezero, otok, grad ter pokrajina okoli njega. Do Bleda se vozimo po avtocesti, kjer v okolici Kranja zavijemo na regionalno cesto, ki nas pripelje do Bleda. Všeč mi je poklic pevca, zato, ker ga imajo potem rade vse punce. Ljudje v tem poklicu največ pojejo, včasih pa tudi malo plešejo. Jed, ki mi je najbolj všeč, je rostbif, zato ker imam rad meso. Priprava jedi je zelo preprosta. Rabimo le ponev, malo maščobe in pet minut našega časa. Knjiga, ki mi je bila najbolj všeč, je Drejček in trije Marsovčki. Všeč mi je, zato ker je pravljična in se dogaja tudi v vesolju. Glavni lik se v vesolju spoprijatelji z Marsovci. V spominu mi je najbolj ostal izbruh vulkana Etna. Najbolj uporabno orodje je lopata, zato ker z njo lahko zakopljemo, kar hočemo. Najljubši letni čas je poletje, zato kar se nam ni treba obleči dosti. Najslabša plat tega letnega časa je seveda vročina. Najbolj mi je všeč hojenje v hribe. Zato, ker sem rad na svežem zraku. Slabe plati hojenja v hribe je nevarnost plazov. Najljubša domača žival je mačka. To pa zato, ker se z njo ni treba dosti ukvarjati. Za mačko ne potrebujemo večje skrbi, saj sama poskrbi zase. Ljudje si lahko ogrevamo hišo na različne načine. In sicer na plin, na elektriko, na oglje, na palete ali še kaj drugega. Vabim vas na moj rojstni dan, ki se bo zgodil to soboto ob sedmi uri zvečer. S seboj prinesite obilo dobre volje. Tamir, vse najboljše za tvoj rojstni dan. Naj se ti izpolnijo vse tvoje skrite želje.